La résurgence d'un conflit dans le pays et la lente dégradation politique et sécuritaire qui l'avait précédé préoccupent beaucoup l'Union européenne depuis plusieurs mois.

Nous nous félicitons de la signature, le 11 janvier 2013, à Libreville, d'une série d'accords entre toutes les parties prenantes, grâce, en particulier, à la médiation effectuée par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a permis de trouver rapidement une issue négociée à ce nouvel épisode d'instabilité que connaît actuellement la République centrafricaine. Nous partageons les inquiétudes exprimées dans votre résolution, qu'il s'agisse du respect des droits de l'homme, de la situation humanitaire et, notamment, de la sécurité des populations, de la nécessité de lutter fermement contre l'impunité, d'établir pleinement et durablement l'état de droit et la gouvernance sur l'ensemble du territoire centrafricain, y compris en ce qui concerne une gestion rigoureuse des ressources naturelles et un développement économique équitable. Tous les acteurs de la crise centrafricaine, conformément aux accords de Libreville, doivent assurer, aussi rapidement que possible, un accès sûr et sans entraves des organisations humanitaires aux populations en détresse. De même, nous les appelons à respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Les responsables de ce type de violations doivent en rendre compte. Il est essentiel que toutes les parties prenantes respectent intégralement les engagements auxquels elles ont souscrit, que les accords de Libreville soient rapidement mis en application et que ce processus fasse l'objet d'un suivi efficace de la part de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en coordination avec les partenaires internationaux.

La normalisation et la stabilisation du pays à plus long terme nécessitent, pour être effectives, que les causes sous jacentes à l'émergence de conflits récurrents en République centrafricaine soient traitées de manière consensuelle par l'ensemble des parties prenantes centrafricaines et que des réponses adéquates y soient

L'Union européenne est prête à fournir sa contribution politique à un tel processus et, en particulier, à soutenir la CEEAC dans sa mission de suivi de l'application des accords, en coordination avec d'autres partenaires.